Mich interessiert, wie er sich selbst persönlich in den Verhandlungen für den entsprechenden Paragraphen eingesetzt hat, denn von Kollegen hört man, dass sein Engagement bei den Verhandlungen selbst bezüglich unserer Forderungen eigentlich sehr zu wünschen übrig gelassen hat.